Que deviendront les déboutés du droit d'asile?

Des voies légales pour les migrants doivent être ouvertes, c'est le meilleur moyen d'empêcher les morts et les passeurs.